Wprowadziliście go pod obrady Sejmu i zagłosowaliście za przekazaniem do dalszych prac. Dlaczego pani oszukuje posłów i posłanki Parlamentu Europejskiego? Przecież to wy rządzicie w Polsce, a nie Marsjanie!